Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir heute ganz viele Spanier und Portugiesen haben reden hören, denn in Spanien und Portugal wird zum Beispiel viermal soviel Fisch gegessen wie in Deutschland, wo ich herkomme. Und deshalb ist natürlich die Fischerei dort auch besonders im Fokus. Es ist so, dass einige Sprecher auch heute die Fischerei erwähnt haben und gar nicht das M, das Maritime.

Ich möchte das besonders betonen Es ist schwierig, mit sechs Millionen so viele verschiedene Wünsche zu erfüllen.

Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir in Zukunft einen Ausschuss hätten, der für Fischerei und Meer zuständig ist. Ich glaube, das wäre das Beste für die Zukunft.